Signora Presidente, onorevoli colleghi, gli effetti extra territoriali delle sanzioni adottate dagli Stati Uniti nei confronti dell'Iran continuano a creare difficoltà alle imprese europee nell'accesso al mercato iraniano. A seguito delle sanzioni tra il 2012 e il 2013, le importazioni totali dell'Unione europea dall'Iran sono diminuite dell'86 e il totale delle esportazioni è diminuito del 26 I paesi europei hanno dato seguito agli impegni previsti dal piano d'azione congiunto globale, ora spetta agli Stati Uniti revocare le misure restrittive.

È del tutto evidente, infatti, che riallacciare i rapporti commerciali con una parte importante del mondo arabo ha una valenza fondamentale per la stabilizzazione dell'area e per un miglioramento dei diritti umani.